Spoštovani predsedujoči, poslanke in poslanci. Predloga zakona ne bom podprl in to iz enega osnovnega razloga. Zakon, predlagani zakon povečuje prepad med načrtovanimi odhodki in, odhodki. Vemo, da samo današnji predlog zmanjšuje načrtovane prihodke, proračuna za šeststo milijonov, ostali pred tem vloženi predlogi zakonov prav tako za nekaj sto milijonov. In v bistvu močno me to spominja na eno situacijo, ko v proračunu ni bilo dovolj denarja in je bilo potrebno sprejeti ZUJF. Novega ZUJF-a ne potrebujemo. Hkrati pa bi rad tudi, se "osvrnil" na "osvrnil", "osvrnil" na, delavce migrante. Problematiko teh delavcev osebno, poznam. In sem prav vesel, da so ti delavci zdaj postali del Nove Slovenije. Torej, da so pristopili k vaši stranki, da bomo lahko te zadeve tudi vsebinsko, premaknili. Hvala lepa.